Presque trente ans plus tard aujourd'hui, et bien que la position du gouvernement turc ait évolué je ne minimise pas cet état de fait c'est toujours la reconnaissance de ce génocide qui cristallise les relations entre Turcs et Arméniens. En témoignent encore les récentes déclarations du président Erdoğan sur les propos du pape François. Était il donc indispensable, dans notre résolution, pour le reste assez équilibrée, de se féliciter des condoléances d'un président qui, par ailleurs, campe sur des positions de facto négationnistes? Comme mon collègue et ami, Jean Marie Cavada, je ne le pense pas.

C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui.